În ceea ce privește domeniul migrației ilegale și al criminalității transfrontaliere, prognozele pentru următorii ani indică o creștere a fluxurilor migratorii și la frontiera de est a Uniunii Europene mă refer în special la Republica Moldova, țară care, în urma schimbărilor politice, și a exprimat clar dorința de integrare în Uniunea Europeană, dar care este în momentul de față vulnerabilă din punct de vedere economic și are o capacitate redusă de gestionare a fenomenelor de migrație și criminalitate la frontierele sale. Uniunea Europeană, în scopul consolidării propriilor frontiere externe și creării unui spațiu pentru securitate, trebuie să acorde un ajutor economic substanțial pentru întărirea capacităților de acțiune ale Republicii Moldova.